Madame la Présidente, l'architecture compliquée de l'Union européenne entraîne de mauvaises affectations, des coûts exorbitants, des gaspillages inadmissibles et une opacité à la fois technique et de contrôle qui éloigne la problématique européenne des peuples et des nations. Trop souvent, les mêmes erreurs sont répétées d'année en année et des erreurs constatées par le passé ne sont pratiquement jamais corrigées. La seule satisfaction porte sur la qualité des travaux de la Cour des comptes, qui permettent aux députés de mieux cerner la problématique et de tenter de la traiter. Restent des questions qui se posent, notamment, sur l'utilisation, par le président du Parlement européen, des moyens de l'institution à des fins électorales, comme cela a été dit tout à l'heure. Les réponses apportées par celui ci n'ont pas été claires, et je trouve surprenant que PPE et Socialistes cosignent des suppressions d'amendements sur cette question délicate.